laga um breytingar á lögum um húsnæðismál frumvarpið er liður í aðgerðum stjórnvalda vegna skulda og greiðsluvanda heimilanna og varðar uppfyllingu samkomulags ríkisstjórnarinnar frá í desember síðastliðnum um víðtækar aðgerðir til að mæta þessum vanda á grunni samkomulagsins voru þann fimmtánda júní síðastliðinn settar verklagsreglur fyrir lánveitendur á íbúðalánamarkaði um hvernig skyldi staðið að því að mæta anda yfirveðsettra heimila íbúðalánasjóður er aðili að samkomulaginu og þarf vegna þess heimild til að færa niður veðkröfur sjóðsins á hendur einstaklingum frumvarpið fjallar um þetta og er gert ráð fyrir slíkri heimild fyrir íbúðalánasjóð að því gefnu að uppreiknuð stað krafnanna miðað við fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu sé umfram hundrað og tíu prósent af verðmæti fasteignar í eigu lántaka eða maka hans auk nánari skilyrða sem fram koma í frumvarpinu heimild þessi er sett fram sem bráðabirgðaákvæði og gert ráð fyrir að íbúðalánasjóður geti tekið við umsóknum á grundvelli þess til þrítugasta júní næstkomandi niðurfærslur á veðkröfum munu einungis koma til greina vegna skulda sem stofnað var til vegna kaupa eða byggingar fasteigna fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og níu ekki verður heimilt að færa niður veðkröfur sem stofnað var til vegna lána til endurbóta á fasteignum það er lána sem voru umfram verðmæti hinnar veðsettu eignar við lánveitinguna samkvæmt frumvarpinu getur niðurfærsla veðkrafna í eigu íbúðalánasjóðs numið að hámarki fjórar milljónir króna fyrir einstakling og allt að sjö milljónir króna fyrir hjón sambýlisfólk og einstæða foreldra skilyrði fyrir þessu er að lántaki eða maki hans eigi ekki aðrar aðfararhæfar eignir eða veðrými sem svarar að hluta eða öllu leyti til fyrirhugaðrar niðurfærslu á veðkröfum séu slíkar eignir fyrir hendi er fyrirhuguð niðurfærsla lækkuð sem því nemur við afgreiðslu á niðurfærslu fjögur eða sjö milljónir samkvæmt framanskráðu er búið að afnema ákvæði mat skoða greiðslubyrði af skuldum en það er hins vegar gert ef upphæðir niðurfærslu verða hærri ef veðsetning eignar eftir niðurfærslu miðað við þessi hámörk er enn yfir hundrað og tíu prósent af verðmati og greiðslubyrði lántakenda yfir tuttugu prósent af heildartekjum þeirra er lagt til að íbúðalánasjóði verði heimilt að færa kröfur enn frekar niður og þá að hámarki um fimmtán milljónir króna hjá einstaklingi og þrjátíu milljónir króna hjá hjónum sambýlisfólki og einstæðum foreldrum

fjórar og sjö milljónir í frumvarpinu er sérstaklega fjallað um hvernig staðið skuli að verðmati fasteigna við þessar aðstæður og skal miðað við að fasteignamat eða markaðsverð þeirra hvort sem er hærra telji íbúðalánasjóður að skráð fasteignamat gefi ekki rétta mynd af verðmæti eignar skal hann á eigin kostnað afla verðmats löggilts fasteignasala það er íbúðalánasjóður kostar það sé fasteign ekki fullbyggð skal íbúðalánasjóður ávallt afla verðmats löggilts fasteignasala á eigin kostnað lántakendur sem óska eftir niðurfærslu veðkrafna skuli sækja um til íbúðalánasjóðs ef kröfur sjóðsins eru aftast í veðröð íbúðalána sem hvíla á fasteigninni en annars til viðkomandi kröfuhafa sem beinir þá umsókninni til sjóðsins ef þörf er á fyrir aðkomu hans að niðurfærslunni umsókn skulu fylgja öll gögn sem áskilin eru af hálfu íbúðalánasjóðs og skal umsækjandi staðfesta að allar upplýsingar séu veittar samkvæmt bestu vitund íbúðalánasjóður er reiðubúinn að taka á móti umsóknum um afskriftir og hefur raunar þegar fengið nokkur hundruð umsóknir sem þar eru til skoðunar með fyrirvara um samþykki frumvarpsins ég ef nú rakið helstu efnisatriði frumvarpsins en vík nú að þeim kostnaði sem áætlað er að fylgi þessum aðgerðum það er mat íbúðalánasjóðs að hjá viðskiptavinum hans séu um ellefu þúsund fjögur hundruð fasteignir yfirveðsettar og þar af muni eigendur um níu þúsund hundrað sextíu íbúða njóta góðs af afskriftum lána samkvæmt frumvarpinu sjóðurinn áætlar að afskriftaþörf vegna frumvarpsins geti að hámarki orðið um tuttugu og sjö komma einn milljarður króna og telur raunar það mat sitt vera í hærri kantinum

gera ráð fyrir eða það á eftir að taka tillit til annarra aðfararhæfra eigna

heildarniðurstöðu kostnaðar vegna afskrifta samkvæmt þessu frumvarpi en ýmislegt getur komið til eins og ég gat um áðan hefur íbúðalánasjóður þegar fengið hátt á fjórða hundrað umsóknir eða raunar nokkur hundruð umsóknir það eru ríflega fjögur hundruð um afskriftir samkvæmt ákvæðum þessa frumvarps skoðun á þeim hefur leitt í ljós að afskriftaþörf verður í reynd um tuttugu prósentum lægri að meðaltali en nemur hámarksheimild til afskrifta þá má einnig nefna að þegar sjóðurinn keypti fasteignaveðlán af viðskiptabönkunum voru tuttugu prósent af kaupverðinu sett í varasjóð til að mæta hluta afskrifta af lánunum þegar þar að kæmi gat er ráð fyrir að hundrað og tíu prósenta leiðin falli undir þetta samkomulag og verði það niðurstaða lækkar heildarfjárhæð áætlaðra afskrifta um tæpan einn og hálfan milljarð króna ef ekki kæmi til það úrræði sem lagt er til með þessu frumvarpi var engu að síður áætlað að íbúðalánasjóður þyrfti að afskrifa um sjö milljarða króna hjá einstaklingum á næstu þremur árum fjármálaráðuneytið áætlað því að þegar upp er staðið aukist afskriftaþörf sjóðsins um fjórtán komma átta milljarða króna nettó það er mat fjármálaráðuneytisins að afskriftir á lánum einstaklinga vegna hundrað og tíu prósent úrræðisins verði samtals tuttugu og einn komma átta milljarður króna í ársreikningi tvö þúsund og tíu heildarafskriftaþörf sjóðsins árið tvö þúsund og tíu er hins vegar áætluð um þrjátíu og fimm komma sex milljarðar króna vegna einstaklinga vegna lögaðila og vegna lánasamninga við fjármálastofnanir þetta er sem sagt inni í því eru þessir tuttugu og einn komma átta milljarður í fjáraukalögum ársins

sjóðnum væri þar með gert kleift að mæta afskriftaþörf vegna útistandandi lánveitinga og áhrifum af ráðstöfunum vegna skuldavanda heimilanna samkvæmt nýjustu áætlunum er nú gert ráð fyrir að eigið fé sjóðsins aukist lítið eða ekkert í tengslum við þessar ráðstafanir og miðað við að þrjátíu og þrjá milljarða króna framlag úr ríkissjóði má ætla að gjaldfæra þurfi í ríkisreikningi fyrir árið tvö þúsund og tíu afskrift sem svarar til nánast alls framlags ríkisins sem þegar hefur verið heimilað að veita til sjóðsins

verði þörf fyrir aukin eiginfjárframlög á komandi árum mun það á sama hátt leiða til afskrifta á rekstrarreikningi ríkissjóðs gera verður ráð fyrir því að fjármagna þurfi eiginfjárframlög með lántökum og því verður að gera ráð fyrir vaxtakostnaði af slíkum framlögum sem gæti kæmi eitt komma einum milljarði króna á ári virðulegi forseti eins og ég sagði í upphafi er þessi lagabreyting lögð til vegna þeirra aðgerða sem stjórnvöld ákveða að grípa til í þágu heimila í landinu sem telja má yfirskuldsett vegna húsnæðislána aðgerðirnar byggjast á umfangsmikilli greiningu sem gerð var á vanda heimilanna og samkomulagi við helstu hagsmunaaðila lánastofnanir og lífeyrissjóði í heild er áætlað að lækkun íbúðaskulda vegna þessara aðgerða geti numið allt að hundrað milljörðum króna og þær snerti með beinum hætti fjárhag um sextíu þúsund heimila með þessu mun draga úr vanskilum heimila við lánastofnanir heimilin fá aukið borð fyrir báru og því líklegt að eftirspurn í hagkerfinu muni aukast við vissum alltaf að aðgerðir í þágu skuldsettra heimila væru kostnaðarsamar en við vissum líka að ef ekki væri að gert mundi það reynast samfélaginu dýrkeypt og kippa stoðunum undan fjölda heimila og fjölskyldna í landinu með ófyrirsjáanlegum afleiðingum það er orðið afar brýnt að sjá fyrir endann á þeim aðgerðum sem eru svo mörgum heimilum nauðsynlegar til að rétta úr kútnum þannig að fólk geti á ný öðlast trú á framtíðina og sett sér markmið í lífinu sem snúist um annað og meira en næstu skuldaskil frumvarpið sem ég mæli hér fyrir er að mínu mati vandað og vel ígrundað enda miklir hagsmunir í húfi þó það verði að viðurkennast að slíkar aðgerðir eru alltaf viðkvæmar hvernig þær hitta á einstaklinga hvernig menn falla undir þær reglur sem settar eru á hverjum tíma það er auðvitað erfiðleikarnir við það að setja svona lög ég vonast til að